Ma on wiele wad, tworzy nowe obciążenia dla kierowców, dla właścicieli samochodów, kolejne. Muszę powiedzieć, że ostatni czas to jest systematyczne opodatkowanie i benzyny, i opłat, i parkowania et cetera, et cetera. Ale coś trzeba robić, nie możemy być obojętni na te wyzwania, które są związane z ochroną klimatu, z szacunkiem do tych, którzy nie posiadają środków transportu, a są negatywnymi beneficjentami rozwoju motoryzacji. Natomiast zwrócę uwagę na jeden element, który z mojego punktu widzenia jest bardzo ważny, na klarowność polityki, na takie jej budowanie, aby ona była zrozumiała dla tych, którzy są jej adresatami. Dziś systemy opłat są niezwykle złożone, skomplikowane, nieklarowne i budują niestety wrogość także do takich aktów prawnych, o jakich dzisiaj mówimy, rozmawiamy.